Voorzitter, ik dank allereerst de commissaris voor de gegeven antwoorden, maar ook mijn collega's, die nu bijna allemaal naar huis zijn, voor de complimenten en de ondersteuning die ik de afgelopen tijd mocht ontvangen. Ik heb goed geluisterd naar de commissaris.

Hij is niet expliciet teruggekomen op het onderzoek naar de abs op kleine scooters en naar het onderzoek voor Euro 5, dat in 2016 moet komen.

Ik heb nog één vraag, maar dat moet dan een opmerking zijn gezien dit debat.

Maar ik zie hem nu vanavond voor het eerst, en dat is natuurlijk toch wel jammer. Nog even dit, ik heb inderdaad een nieuwe BMW motor gekocht voor volgend jaar.